Das ist es doch, was wir brauchen. Wir brauchen also Menschen, die in der Lage sind, gesellschaftliche Vorgänge kritisch zu hinterfragen.

Aber das ist eben nur eine Forderung eines Teilsystems unserer Gesellschaft, und es ist nicht die Abbildung dessen, was wir in einer Gesellschaft als Gesamtheit benötigen. Lassen Sie mich vielleicht noch einmal kurz anmerken Wir brauchen ja wissenschaftliche Kreativität und wissenschaftliche Neugierde. Ich bin nicht der Meinung, und ich glaube sicherlich nicht, dass die Wirtschaft in der Lage ist, diese Neugierde und diese Kreativität, die wir so dringend brauchen, durch ihren finanziellen Imput kaufen zu können. Nein!